Pani Przewodnicząca! Rozwój europejskich sieci transportowych, energetycznych czy telekomunikacyjnych to najprostsza droga do właściwej integracji gospodarczej poszczególnych państw członkowskich. Coraz większego znaczenia nabiera bowiem szybkość, czy to przemieszczania się, czy dostarczania towaru bądź wykonywania usługi. Dlatego wszelkie dodatkowe środki służące realizacji projektów infrastrukturalnych przekładają się wprost na potencjał ekonomiczny Europy. Kolosalnego znaczenia nabiera telekomunikacja, w najbardziej bezpośredni sposób integrująca, a przede wszystkim aktywizująca obywateli. Inwestycje w nowoczesne technologie, w tym szerokopasmowe sieci internetowe czy usługi cyfrowe, jak administracja online, to dziś absolutny priorytet. Pozytywnie oceniam pozostawienie w gestii rządów poszczególnych państw określonego poziomu elastyczności w zakresie działań związanych z infrastrukturą na swoim terytorium.